breytingu á siglingalögum númer þrjátíu og níu nítján hundruð áttatíu og fimm umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö og lögum um rannsókn samgönguslysa númer átján tvö þúsund og þrettán frumvarpið er samið til að innleiða e e s reglur á sviði samgöngumála til einföldunar var ákveðið að sameina breytingar á fyrrgreindum lögum í eitt frumvarp en skilyrði fyrir því var að um hreinar e e s innleiðingar er að ræða og ekki gengið lengra en nauðsynlegt er í skuldbindingum stjórnvalda vegna e e s samningsins með breytingum á siglingalögum er lagt til að innleidd verði reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer ellefu hundruð sjötíu og sjö tvö þúsund og tíu sem kveður á um reglur um réttindi farþega sem ferðast á sjó eða skipgengum vatnaleiðum hvergi er að finna ítarlegar reglur um réttindi farþega á sjó í íslenskum rétti er því nauðsynlegt að breyta siglingalögum reglurnar mæla fyrir um bann við mismunun farþega varðandi flutningsskilyrði bann við mismunun gagnvart fötluðu fólki og hreyfihömluðum einstaklingum aðstoð við þá réttindi farþega þegar ferð er aflýst eða henni seinkar lágmarksupplýsingar sem veita á farþegum meðferð kvartana og almennar reglur um framfylgd reglugerðarinnar reglurnar gilda um skip í áætlunarsiglingum með farþega en ýmis skip eru undanþegin gildissviði hennar má þar helst nefna minni skip sem flytja einungis allt að tólf farþegum skip þar sem áhafnarmeðlimir eru ekki fleiri en þrír og skip í skoðunar og kynnisferðum til dæmis skip í ferðaþjónustu reglurnar gera þó ekki kröfu til útgerðar skipa eða hafna eða breyta eða skipta út skipum grunnvirkjum höfnum eða hafnarmiðstöðvum þá bera útgerðir ekki ábyrgð á því að ferð er aflýst eða henni seinkar vegna veðurskilyrða vegna umferðarlaga eru tillögur frumvarpsins um breytingar á umferðarlögum sem miða að því að tryggja lagastoð fyrir tvær e e s reglugerðir annars vegar reglugerð númer hundrað sextíu og sjö tvö þúsund og þrettán um gerðarviðurkenningar dráttarvéla og hins vegar reglugerð e s b hundrað sextíu og átta tvö þúsund og þrettán um gerðarviðurkenningar bifhjóla í báðum reglugerðunum eru gerðar þær kröfur til aðildarríkjanna að þau sekti framleiðanda fulltrúa framleiðanda innflytjanda eða dreifingaraðila ökutækja ef þeir framvísa röngum upplýsingum um gerðarviðurkenningu sem leitt geta til innköllunar ökutækja það sama á við ef um fölsuðum prófunarniðurstöðum er framvísað gögnum sem varða tækniupplýsingar er leynt eða neitað er að afhenda þau með frumvarpinu er lögð til lagastoð fyrir slíkar sektir það liggur fyrir að sú sektarheimild mun þó hafa óbein áhrif hér á landi í ljósi þess að hérlendis eru hvorki framleiðendur dráttarvéla né bifhjóla þá annast innflytjendur bifhjóla hér á landi ekki gerðarviðurkenningar ökutækja nema í mjög litlum mæli enn sem komið er til viðbótar eru lagðar til breytingar á skilgreiningu bifhjóls og torfærutækis í samræmi við reglugerð e s b númer hundrað sextíu og átta tvö þúsund og þrettán tillagan felur í sér að ekki verður lengur mælt fyrir um hámarksþyngdir þessara ökutækja í umferðarlögum heldur verður það nánar útfært í reglugerð sem skapar meiri sveigjanleika til að bregðast við breyttum ökutækjum og aðstæðum þá eru breytingar á lögum um rannsókn samgönguslysa

annars vegar tilskipun um rannsókn sjóslysa og hins vegar reglugerð um rannsókn flugslysa helstu breytingar eru í fyrsta lagi þær að lagt er til að í vissum tilvikum slysa og atvika muni rannsóknarslys samgönguslysa ekki lengur geta ákveðið upp á sitt einsdæmi hvort rannsókn verður heldur verður það skylt í öðru lagi er lögsaga nefndarinnar við rannsókn sjóslysa og atvika rýmkuð í samræmi við ákvæði tilskipunar um rannsókn sjóslysa í þriðja lagi er lagt til og felldar á brott heimild ráðherra til að beina því til nefndarinnar að endurupptaka mál en slík heimild brýtur gegn sjálfstæði nefndarinnar að mati esa þess í stað er lagt til að nefndinni beri að rökstyðja sérstaklega ákvarðanir um hvort mál eru endurupptekið hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir meginefni frumvarpsins ég legg til að frumvarpinu verði vísað til hæstvirtrar umhverfis og samgöngunefndar til þóknanlegrar meðferðar og annarrar umræðu